herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt um aukatekjur ríkissjóðs með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og fimm og er frá háttvirtri efnahags og skattanefnd í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs fyrsta breytingin er í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar um að skilmálabreytingar sem gerðar eru á grundvelli laga um greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga skuli vera lántaka að kostnaðarlausu önnur breytingin kveður á um sams konar heimild til gjaldtöku vegna útgáfu leyfisbréfs til leikskólakennara eins og gildir um grunnskóla og framhaldsskólakennara þriðja breytingin mælir fyrir um gjaldtökuheimild vegna útgáfu og endurnýjunar á innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum auk endurnýjunar á leyfi fyrir starfrækslu uppboðsmarkaða fyrir sjávarafla loks er lagt til að heimilt verði að taka gjald fyrir rafræna miðlun upplýsinga fram kom að fjórðu grein frumvarpsins mundi heimila ríkisstofnunum að innheimta gjald fyrir afhendingu gagna á rafrænu formi eins og tíðkast þegar gögn eru afhent í ljósriti